Es erreichen uns immer mehr Klagen von europäischen Bürgern, die sich über willkürliche Regeln und Einschränkungen bei der Mitnahme von Handgepäck im Flugzeug beschweren. Das Fehlen von eindeutigen und klaren Definitionen beim Gepäck und Handgepäck hat zu einer regelrechten Willkür geführt bei verschiedenen Airlines, und die Lücken in der aktuellen Rechtslage werden ausgenutzt, um wie gesagt den Passagieren durch unorthodoxe Praktiken regelrecht das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Es ist demnach dringend geboten, EU weit klare und einheitliche Regeln für die Mitnahme von Handgepäck einzuführen.